forseti ég tek undir þessi sjónarmið í þeirri e s b umræðu allri er bara eitt mál sem er einhver tímapressa á og það er þetta hvort við eigum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðnanna í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar þetta er ekki einhver hugmynd sem er að kvikna hérna núna á undanförnum dögum þetta er hugmynd sem margir hafa látið í ljós í þjóðfélaginu á undanförnum mánuðum allt frá alþingiskosningum ef við ætlum að ræða þessa hugmynd í þingsal þótt ekki væri nema bara að ræða hana er það eiginlega núna eða aldrei allt annað í þessu e s b máli má alveg bíða þannig að það eru augljós rök fyrir þessari dagskrártillögu